Principala noastră preocupare trebuie să fie crearea de noi locuri de muncă, reducerea șomajului și ieșirea din criza economică.

Acestea trebuie să stimuleze crearea de noi locuri de muncă și, în același timp, să păstreze o politică fiscală sustenabilă pe termen lung. Educația, sănătatea, agricultura și dezvoltarea infrastructurii de transport și energie rămân prioritățile principale ale acestor state membre. Este important ca nivelul subvențiilor agricole să fie în aceste state membre la nivelul celor din statele membre mai vechi. Asistența europeană oferită pe o durată de 5 ani pentru balanța de plăți poate fi acordată dacă statele membre beneficiare se angajează să își reformeze sistemul de taxe și impozite sau dacă adoptă măsuri pentru a crește capacitatea administrativă, pentru a și mări, maximiza absorbția fondurilor europene. De asemenea, aceste state membre trebuie sprijinite pentru modernizarea sectoarelor industriale intens poluante, astfel încât să fie reduse emisiile, dar să păstrăm locurile de muncă și să asigurăm dezvoltarea economică.